til þess að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer áttatíu og sjö tvö þúsund og níu sem felur í sér að fella inn í e e s samninginn svokallaða grunnvatnstilskipun sem fjallar eins og heiti hennar vísar til um verndun grunnvatns gegn mengun og spillingu þessi tilskipun tengist vatnatilskipuninni svokölluðu og hún kveður á um sérstakar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir og hafa eftirlit með grunnvatnsmengun varla þarf að hafa mörg orð um mikilvægi tilskipunarinnar vatn er mikilvæg náttúruauðlind sem ber að vernda það eru fjölmörg vistkerfi sem eru háð grunnvatni og það er víða eins og menn vita notað sem neysluvatn og þess vegna er það mikilvægt fyrir vernd umhverfisins alls en þó ekki síst fyrir heilbrigði okkar mannanna að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum styrk mengunarvalda í grunnvatni það er ráðgert að lagastoð fyrir grunnvatnstilskipuninni verði veitt með nýrri löggjöf og sú löggjöf mun líka innleiða móðurgerðina á þessu sviði hina svokölluðu vatnatilskipun sem ég nefndi hérna áðan auk þess sem hún mun veita lagastoð fyrir aðrar tengdar gerðir frumvarp þess efnis verður lagt fram af umhverfisráðherra á þessu þingi þar sem þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi eins og ég hef þegar gert grein